Señor presidente, quiero empezar expresando el deseo de que podamos encontrar entre la Unión Europea y el Reino Unido una asociación futura estrecha, equilibrada y mutuamente beneficiosa que nos permita afrontar de forma coordinada muchos retos que nos son comunes.

Esto debe seguir siendo así y, para ello, deberemos alcanzar un acuerdo específico de pesca.

Espero que estos flujos comerciales se mantengan, pero, para ello, tiene que mantenerse también el acceso recíproco a las aguas los peces no conocen fronteras la gestión de los stocks de pesca que compartimos también debe efectuarse en estrecha coordinación. La pesca es un ámbito en el que tendremos que alcanzar una relación futura constructiva, mutuamente beneficiosa. El acceso a aguas y el acceso a mercados deben estar estrechamente vinculados.